Señora Presidenta, Comisaria Jourová, afirmo sin ambages que este Parlamento, al establecer esta tarde un nuevo equilibrio entre libertad y seguridad y, particularmente, entre el derecho a la seguridad y la confidencialidad de los datos personales está haciendo historia. Lo estamos haciendo, en primer lugar, porque confirmamos el criterio que sostuvimos desde el primer momento que Reglamento, Directiva y PNR deben formar un paquete. Sí, un paquete conjunto. Y el Reglamento hace historia porque, por primera vez, este Parlamento Europeo actúa como legislador en el desarrollo de los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea con una legislación europea que es un Reglamento directamente vinculante para los Estados miembros e invocable por los ciudadanos ante los tribunales. La Directiva supone una herramienta europea y homogénea de garantía de que las autoridades policiales y judiciales, que tienen responsabilidades en la investigación de los delitos y en la detención y persecución penal de los delincuentes, actúan sujetas a una legislación europea unitaria. Y el PNR, porque supone una herramienta adicional en la garantía de la seguridad de los europeos contra amenazas graves, contra la delincuencia grave trasnacional y contra el terrorismo, sin que suponga ninguna panacea. Pero lo más importante es que lo hacemos afirmando la importancia que tiene la autodeterminación informativa, el derecho de los ciudadanos a intervenir a través del consentimiento en el manejo de sus datos personales en lo relativo a la cancelación y la rectificación, y también en asegurar el derecho al olvido. Por tanto, sí, este Parlamento está dando un paso histórico, un paso legislativo que merece ser calificado como tal.